Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione sull'attuazione delle strategie macroregionali dell'Unione europea ci consente di rimarcare come l'Europa sia ancora troppo timida nell'informare dei successi e dei vantaggi che derivano dall'essere Unione. I cittadini non hanno la giusta percezione di cosa vogliano dire il mercato unico, la libera circolazione delle persone, i fondi strutturali, gli investimenti europei. Favorire la mobilità e l'interconnessione di tutte le regioni europee è ormai una priorità imprescindibile per dare coesione al progetto dell'Unione che, faticosamente, costruiamo ogni giorno. Inoltre, uniformità e semplificazione del quadro legislativo sono necessità per migliorare la certezza delle procedure e per incrementare la mobilità dei paesi membri. Agevolare l'accesso ai finanziamenti con la semplificazione delle procedure va in questa direzione. Ho votato quindi a favore di questa relazione perché indica criteri precisi per farlo e perché ritengo che il nostro ruolo di eurodeputati sia fondamentale per il mantenimento di questi obiettivi tra le priorità dei parlamenti nazionali e dei nostri territori.